für die Menschen vor Ort zu diskutieren. Das ist genau der richtige Weg, auch in der Beziehung zu Vietnam zu versuchen, über einen Dialog eine Verbesserung der Situation der Menschen vor Ort zu erreichen gerade mit Vietnam, einem Land, mit dem wir viel Handel treiben. Ich bin überzeugt, dass viele von Ihnen, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, Kleidungsstücke aus Vietnam tragen, Schuhe aus Vietnam tragen, alle Smartphones von Samsung kommen aus Vietnam, alle Tablets von Samsung kommen aus Vietnam. Und ich möchte, dass wir hier Regeln setzen, damit die Produktion in Ordnung ist, was die Standards anbetrifft, was den Einsatz von Chemikalien anbetrifft und vor allen Dingen, was die Arbeitnehmerrechte anbetrifft. Und Herr Kommissar, bei aller Wertschätzung Diese Errungenschaften hat das Europäische Parlament durchgesetzt. In den letzten zwei Jahren haben wir intensiv verhandelt. Und ich bin stolz auf dieses Parlament, dass es die Möglichkeiten, die wir haben, genutzt hat, indem wir durchgesetzt haben, dass fundamentale ILO Kernarbeitsnormen ratifiziert und umgesetzt werden, dass wir es hingekriegt haben, dass ein verbindlicher Umsetzungsplan, der von der ILO kontrolliert wird, von Vietnam auf den Tisch gelegt worden ist, dass wir es durchgesetzt haben, dass die

Also die Arbeit fängt an!